Pán Maštálka, vo viacerých veciach sa dá s vami rozhodne súhlasiť. Sú to práveže veci na diskusiu a trochu ma teda mrzí, že sa chcete pri tomto zdržať, lebo mal som pocit, že práve tu panuje veľmi široká zhoda. A možnože veľa vecí by sme si vedeli vydiskutovať.